Cărbunele este o importantă parte a mixului energetic al Uniunii Europene.

De aceea, este important ca Uniunea să și asigure o cât mai mare parte din necesarul de cărbune din producția internă, evident la un preț competitiv, bazat pe eficientizarea procesului de extracție și prelucrare a cărbunelui. Fără acordarea ajutorului de stat producția va scădea cu 20, iar locurile de muncă se vor reduce cu

Acestea sunt necompetitive datorită echipamentelor tehnice învechite, iar ajutorul de stat le ar permite retehnologizarea acestor instalații în vederea asigurării siguranței locurilor de muncă. Față de propunerea Comisiei, susținem decalarea termenului limită de închidere a minelor. Comisia ITRE a votat 2020 și vom susține compromisul la care a reușit să ajungă domnul raportor Rapkay împreună cu colegii din alte grupuri politice. Susținem eliminarea articolului 3 alineatul 1 litera h și, în special, eliminarea procentului prescris pentru eliminarea progresivă a ajutorului acordat, astfel încât statele membre care vor acorda ajutor de stat minelor de cărbune necompetitive să aibă o cât mai mare flexibilitate. Consider, însă, că statele membre ar trebui să prezinte și planuri de dezvoltare economică și socială a regiunilor miniere, care adesea sunt regiuni monoindustrializate. Aceste planuri de dezvoltare ar trebui să vizeze crearea de locuri de muncă și investiții în eficiență energetică și în producția de energie din surse regenerabile.